Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, réagir face à la crise, combler les déficits, stabiliser les finances publiques l'Union européenne fait face à une situation économique qui appelle des réponses pragmatiques et rapides.

Depuis le début de mon mandat de députée européenne, mon cheval de bataille est le même, la simplification simplification des procédures européennes, simplification des politiques européennes, simplification de la communication européenne. Malheureusement, la nécessité de prendre en compte les intérêts et préoccupations des uns et des autres nous conduit sur la voie inverse, celle de la complication. Or, aujourd'hui, je suis ravie de prendre la parole pour défendre un texte qui va véritablement dans le sens de la simplification. Ce texte vise à simplifier la lutte contre les fraudes et l'évasion fiscale. En cette période d'austérité budgétaire, où nous sommes à la recherche de la moindre économie, voilà un moyen efficace de trouver de l'argent supplémentaire. La fraude à la TVA coûte à l'Union européenne et aux budgets nationaux plusieurs milliards d'euros par an.

Ceci participe donc au rétablissement et au maintien de la stabilité des finances publiques. Il serait en effet injustifié que les efforts ne soient pas équitablement répartis entre tous les citoyens européens.

On ne peut se permettre de laisser des distorsions majeures de TVA s'installer au sein de l'Union européenne.

Cet allégement des procédures administratives est à saluer et à poursuivre. Pour autant, cette nécessité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale nous rappelle aussi combien il serait nécessaire d'entamer une nouvelle étape européenne. Nous sommes nombreux à considérer que le besoin d'une pleine harmonisation fiscale est devenu urgent, ô combien, au sein de notre Union. Ce texte me donne l'occasion de plaider à nouveau pour des avancées, Monsieur le Commissaire, en ce sens. Il faut mettre un terme aux tabous d'une vraie politique européenne en matière de fiscalité. La simplification et l'efficacité, voilà ce que nous devons rechercher, sur tous les sujets, au sein de notre Europe.